J'ai une question très simple et très précise à poser à notre collègue. Dans quel article du plan d'action global commun a t il lu que l'accord sur le nucléaire faisait peser des contraintes sur les autres domaines de contentieux avec l'Iran, comme celui qu'il a nommé, par exemple, les droits de l'homme?